Mir scheint, Sie haben die Regeln parlamentarischer Demokratie nicht verstanden. Denn die, die hier sitzen, sind die Mitglieder dieses Parlamentes, und wenn das Parlament tagt, dann ist dies das Europäische Parlament, unabhängig von der Zahl der Anwesenden. Ich würde sehr darum bitten, davon abzusehen, Menschen persönlich anzugreifen. Insbesondere diejenigen, die sich dieser schwierigen Arbeit hier unterziehen, sich nicht nur um die eigenen Angelegenheiten, sondern auch um die Angelegenheiten von Menschen in anderen Ländern zu kümmern.